Die Sicherheit von Investitionen im In und Ausland ist wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung sowohl in Europa als auch in den entsprechenden Partnerländern.

Zum einen Die über tausend bestehenden Abkommen müssen erhalten bleiben. Es ist nicht sinnvoll, wenn wir Investoren, Mitgliedstaaten und andere in eine Art Rechtsunsicherheit stürzen. Zum Zweiten, und das ist uns besonders wichtig Es muss künftig viele gemeinsame europäische Abkommen geben, die dann für alle 27 Mitgliedstaaten und Investoren aus diesen Mitgliedstaaten gelten, damit wir auch einen einheitlichen Schutz im Rahmen des europäischen Binnenmarkts haben.

Ich fände es gut, wenn auch die anderen Fraktionen noch einmal prüfen könnten, ob nicht der auf dem Tisch liegende Kompromiss eine sehr gute Lösung ist, die alle Belange einzubinden versucht. Für meine Fraktion möchte ich noch sehr deutlich sagen, dass wir eine gute Lösung für die Investoren, die Arbeitnehmer und die Mitgliedstaaten wollen.

Aufgrund der Unterschiede zwischen den Fraktionen spricht sich meine Fraktion dafür aus, die erste Lesung diese Woche abzuschließen. Ich möchte abschließend hinzufügen, dass wir sehr dankbar und ausdrücklich offen dafür wären, wenn wir in der zweiten Lesung eine schnelle Einigung finden würden, also nicht das normale Verfahren der zweiten Lesung durchlaufen, sondern möglichst ein so genanntes early second reading agreement finden könnten.